Pourquoi? Parce que, depuis trop longtemps, nous ne respectons plus l'identité de cette ville qui s'est donné la mer comme rempart. La lagune ne protège plus parce qu'elle n'est plus protégée. Déjà, en 2016, l'organisation Europa Nostra classait la lagune de Venise première parmi les sites européens les plus en danger. Si rien n'est fait pour enfin achever le projet de digues flottantes qui était prévu pour 2001, l'Unesco retirera Venise de la liste du Patrimoine mondial de l'humanité.

Or, si le Patrimoine disparaît, la manne touristique disparaîtra aussi. Nous, Européens, avons la possibilité de sauver Venise et, à l'avenir, de protéger les sites menacés. Faisons donc de la protection de notre patrimoine culturel une part entière du pacte vert européen. L'Europe a déjà des réussites à son actif, comme le Mont Saint Michel. L'Union européenne, grâce au Fonds de développement régional, a débloqué 10 millions d'euros pour rendre son caractère maritime à ce lieu, en l'inscrivant dans une démarche de tourisme durable. Préserver le Patrimoine culturel, c'est aussi protéger les écosystèmes dans lesquels ils se trouvent, favoriser le développement d'un tourisme responsable qui assurera le maintien de l'activité et de l'emploi. Aujourd'hui, notre priorité doit être de sauver Venise. C'est un projet fédérateur pour tous les Européens, c'est aussi une responsabilité mondiale.